C'est bien parce que nous pensons dans le cadre de l'acte pour le marché unique qui est un agenda pour une nouvelle croissance, que la mobilité est un des outils, un des leviers de cette croissance nouvelle dont les citoyens ont besoin, que nous travaillons aujourd'hui sur cette question des qualifications professionnelles.

Nous allons en effet proposer de créer une obligation à tout le moins pour rendre compte de ce que font les États membres en matière de formation continue.

Je pense que dans certains pays qui sont en difficulté par rapport à d'autres, la mobilité pourrait être un problème et c'est bien pour cela, M.

On a besoin permettez moi de vous le dire dans ce domaine de plus d'Europe, pas de moins d'Europe.

Sans entrer dans le détail, je veux juste rappeler que la directive contient, notamment pour les médecins, des obligations très claires liées aux connaissances linguistiques et donc il faut que les États membres, objectivement, rigoureusement, utilisent les outils qui sont dans cette directive pour prendre les mesures et vérifier la compétence et la capacité, même si dans ce cas précis ou banni, il n'est pas clair qu'il y ait un lien entre le problème qui s'est posé et le test de connaissance linguistique.

une facilitation de toutes ces reconnaissances de qualifications à travers les outils que nous évoquons et en utilisant internet, nous pourrons atteindre un plus grand niveau de croissance.

Je voudrais dire ma conviction une deuxième fois. La question n'est pas de savoir si le nombre de professions réglementées est trop élevé ou pas assez élevé, mais de savoir si la réglementation, dans les pays qui ont des réglementations très nombreuses et très strictes de ces professions, constitue oui ou non une barrière disproportionnée au bon fonctionnement du marché unique. J'ai l'intention de mettre plus de transparence dans ce débat en demandant à tous les États membres de notifier toutes les professions qu'ils réglementent et de se livrer à un examen objectif des raisons pour lesquelles ils estiment qu'une telle réglementation est nécessaire et bien proportionnée. Et après les réponses que nous recevrons, nous ferons un bench marking une comparaison de tous les résultats de cet exercice. Je pense que la directive sur les qualifications professionnelles permet déjà d'assurer cette mobilité des professionnels entre les États membres qui réglementent et ceux qui ne réglementent pas une profession précise. Elle offre des solutions pour assurer l'équivalence des qualifications, proposition que nous mettrons sur la table, éclairée par votre rapport.